tæknilegar reglugerðir staðla prófanir og vottun og fella inn í samninginn reglugerð evrópuþingsins og ráðsins um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað eða skógrækt sem nánar er tilgreind í tillögunni sjálfri reglugerðin kemur í stað eldri gerðar um gerðarviðurkenningu á dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt og felur í sér nýja gerðarviðurkenningaraðferð fyrir þessi tæki með reglugerðinni er regluverk einfaldað með það fyrir augum að ekki þurfi stöðugt að uppfæra gildandi löggjöf sambandsins um tækniforskriftir þess í stað vísar gerði til gildandi alþjóðlegra staðla og reglna sem eru aðgengilegar almenningi án þess að þær séu birtar innan lagaramma sambandsins innleiðing reglugerðarinnar kallar á lagabreytingar hérlendis og er gert ráð fyrir því að hæstvirtur innanríkisráðherra leggi fram frumvarp til laga um breytingar á umferðarlögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö á yfirstandandi þingi ekki er gert ráð fyrir að innleiðing reglugerðarinnar hafi mikil áhrif hérlendis enda snýr hún eingöngu að framleiðendum dráttarvéla